Nu pentru grupuri de interese, nu pentru industrii, nu pentru lobbyiști.

Este inacceptabil că nu avem încă un registru al transparenței obligatoriu și este în continuare facultativ și avem o dezbatere de ani de zile care ne arată câtă opoziție există pentru un registru de lobby obligatoriu.

și a jurnaliștilor de investigație. Pentru că ei sunt cei care descoperă lucrurile ilegale din instituții, inclusiv din instituțiile europene, și, ca atare, trebuie protejați.

Și, de asemenea, reformarea instituțiilor europene, pentru că avem prea multe și foarte mulți angajați. Ca să putem merge înainte, trebuie să fim ceva mai mici și mai flexibili și numai pe ce este important să ne concentrăm.